Cieszę się, że na tej sali panuje w zasadzie jednomyślność co do potrzeby ścisłego zakazu patentowania odmian roślin i ras zwierząt. Człowiek nie jest wynalazcą życia i nie ma prawa patentować żywych organizmów.

Patentowanie powoduje również to, że bezpieczeństwo żywnościowe pozostawałoby w rękach koncernów biotechnologicznych, że my, wszyscy rolnicy, ale także wszyscy konsumenci byliby zakładnikami takich koncernów. Nie jest to bezpieczna, nie jest to dobra droga, dlatego dobrze, że Parlament Europejski wyraża silny sprzeciw wobec takiej praktyki patentowania żywych organizmów.